Ik ga nu een grof lijstje opsommen van handelingen die CO uitstoten, van iemand die ik gewoon gisteren op straat tegenkwam.

Zij kocht een bos bloemen uit een kas, verpakt in plastic. Zij had de hele dag de laptop aan. Zij kookte een heel grote lekkere biefstuk en zij zette de verwarming wat hoger.

Geïndustrialiseerde landen zijn verantwoordelijk voor een hoge CO 2 uitstoot, en zij zullen daarvoor moeten betalen en ontwikkelingslanden steunen. Dat mag niet bij een lullig bedragje blijven. De drang naar ik doe wel iets, onder voorwaarde dat iedereen iets doet moeten wij loslaten.